Si nous faisons, avec un certain recul, un bilan du travail de cette législature, je crois que nous pouvons tous en être fiers. La vérité, c'est que l'Europe a été à l'avant garde dans beaucoup de domaines, que ce soit la lutte contre le changement climatique, la lutte pour une nouvelle politique de sécurité énergétique et

Elle touche la Russie, elle touche le Japon, elle touche la Chine, même.

Mais ce n'est pas à moi, maintenant, de vous dire quel sera le manifeste de la prochaine Commission.

Mais je préfère me concentrer maintenant sur le Conseil européen de juin, qui a effectivement des questions très importantes à traiter et qui exige une grande responsabilité. Premièrement, la question du traité de Lisbonne et la transition que nous devons opérer d'un mandat à l'autre du Parlement européen, mais aussi la constitution d'une nouvelle Commission. C'est un défi extrêmement délicat comme certains d'entre vous l'ont dit puisque nous n'avons pas

C'est un problème qui exige un grand sens des responsabilités de la part de tous Conseil, Parlement et Commission.

juin. L'autre question que nous devons résoudre, c'est la réponse à la question économique.

erreur. Je considère que le leadership c'est surtout un exercice de responsabilité.

Le budget européen est infime par rapport à ce que sont les budgets nationaux.

Demandez nous ce que nous pouvons faire car et là je parle avec une grande sincérité à propos notamment de certaines critiques qui viennent, je le sais, de personnes qui partagent avec moi le même idéal européen je trouve que c'est une erreur fondamentale que de critiquer toujours l'Europe pour ce qu'elle n'a pas encore fait, alors que vous savez très bien que, si elle ne l'a pas encore fait, ce n'est pas la faute des institutions communautaires, c'est notamment la faute d'un manque d'ambition au niveau

La situation dans certains de nos États membres est très sérieuse. C'est pourquoi nous devons faire des propositions qui puissent répondre à ces préoccupations.

l'Europe. Je vous demande de faire attention, car demain, vous pouvez être au pouvoir, et demain, vous pouvez demander aux gens de voter pour l'Europe, et les gens ne vont pas voter pour une Europe que vous aviez qualifiée d'Europe sauvage. Les gens vont voter pour une Europe qui a l'appui de toutes les forces politiques de droite, de gauche, du centre qui se reflètent dans le projet européen. Voilà, à mon avis, un grand défi. Je suis pour une Europe politique mais je suis contre la politique politicienne quand on parle du projet européen. Et je suis contre le clivage abusif en termes partisans. La vérité, c'est que l'Europe, nous ne pouvons la faire qu'avec les grandes familles

propre parti. Moi, je suis un homme

ministre. Donc, je suis un homme de parti. Mais

nationaux. Mais je crois que c'est important pour l'avenir. Si nous voulons comprendre les grands défis de l'Europe, nous devons unir tous les Européens de gauche, de droite, du centre, tous ceux qui partagent l'essentiel du projet européen, et ne pas succomber à cette poussée de dramatisation partisane artificielle, parce qu'effectivement, la plupart du temps, c'est artificiel. Je peux vous dire qu'à la Commission, les propositions sur les hedge funds que certains d'entre vous ont critiquées ont fait l'objet d'un consensus à la Commission entre tous les commissaires, membres de la famille socialiste, membres de la famille libérale et membres du PPE. Il n'y a pas eu de clivage sur

présidence tchèque. Nous sommes en train de finaliser cinquante cas de codécision, quelques uns extrêmement